Domnule președinte, doresc, în primul când, să le mulțumesc tuturor colegilor care s au implicat în redactarea acestei rezoluții și să subliniez faptul că documentul final reflectă opinia comună a tuturor grupurilor parlamentare cu privire la gravitatea și urgența situației din tabăra de refugiați Yarmouk. Vreau să salut alocarea, de către Comisia Europeană, a celor 2,5 milioane de euro, care au contribuit în mod direct și imediat la salvarea de vieți omenești. Este absolut necesar ca Uniunea Europeană și statele membre să își sporească efortul financiar în alocarea fondurilor de care Agenția de lucru pentru refugiați a ONU are nevoie și, cu acestă ocazie, vreau să salut Agenția și să o felicit pentru munca extraordinară pe care o desfășoară.

Consider că avem obligația să nu rămânem indiferenți și să acționăm de urgență pentru a asigura securitatea civililor și dreptul lor la o viață mai bună. Această tabără de refugiați are un caracter neutru și această neutralitate trebuie respectată, prin asigurarea protecției vieții civililor și, mai ales, a celor mai vulnerabili dintre ei, femeile și copiii, și cu asigurarea accesului în tabără pentru a putea oferi sprijin umanitar refugiaților. Salut anunțatele discuții de la Geneva și sper ca ele să ducă cât mai repede la o soluție sustenabilă de încetare a conflictului. De asemenea, consider că Uniunea Europeană trebuie să preia inițiativa diplomatică și politică în efortul de stabilizare a zonei și de încetare a conflictului armat.